Señora Presidenta, me he abstenido porque considero que la decisión de crear una patente unitaria mediante la cooperación reforzada es otro fracaso del Consejo. Sólo hay acuerdo entre nueve Estados miembros y el propio documento reconoce que no se podrán conseguir los objetivos en un plazo razonable.

¿Eficacia? Por otra parte, está pendiente la sentencia del Tribunal de Justicia respecto a la jurisdicción en el régimen lingüístico. El Consejo tenía que haber realizado el esfuerzo de alcanzar una posición común y quizá, haber trabajado más sobre la utilización de un único idioma, teniendo en cuenta el número de registros y el idioma utilizado en la mayoría de ellos, para hacernos más competitivos en la realidad global. Una vez más, la visión nacional de los Estados nos ha llevado a una decisión fragmentada y sin criterios claros sobre la utilización de tres idiomas. Con medidas de este tipo, no avanzaremos nunca en la consolidación del proyecto europeo.